Mevrouw de Voorzitter, het Europees Ontwikkelingsfonds heeft van de Rekenkamer in het verleden de kritiek gekregen dat er meer geïnvesteerd moet worden in de controle op de uitgaven. Die controle moet allereerst van de EU delegaties in de ontwikkelingslanden komen.

Vooral de laatste jaren heeft de Europese Commissie belangrijke stappen gezet voor verbetering van de controle, met name wat betreft begrotingssteun en uitgaven in fragiele staten. Betere samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten bij ontwikkelingsbeleid kan bovendien 6 miljard besparen.

Als we echt willen dat die delegaties voorkomen dat ontwikkelingsgeld in verkeerde handen terechtkomt of dat geld weglekt naar mislukkende projecten, dan hebben de EU delegaties meer personeel nodig. Die keuze moet dan ook worden gemaakt in het budget voor extern beleid voor de komende jaren. Ik ben nieuwsgierig naar het antwoord van de Commissie op een aantal opmerkingen in het uitstekende verslag van Bart Staes. Mijn fractie sluit zich volledig aan bij zijn conclusies. Maar wat gaat er gebeuren om de controle ex ante te verbeteren?

Wat gaat de Commissie doen om de capaciteit van ontvangende landen en van regionale organisaties verder te verhogen en wat is daarvoor nodig? In de toekomst moet het EU ontwikkelingsbeleid meer uitgeven aan fondsen die toegang bieden tot financiële diensten, fondsen voor microfinanciering. Mensen genoeg met dromen en capaciteiten in arme landen. Zij moeten de kans krijgen om met kleine leningen een eigen bestaan op te bouwen. Ook het EOF kan daaraan bijdragen. Tot slot, natuurlijk hoort het Europees Ontwikkelingsfonds thuis binnen het Europese budget onder democratische controle, maar dat mag niet leiden tot een vermindering van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking.